Domnule președinte, dragi colegi, după luni de negocieri dure și complicate în Comisia pentru Afaceri Constituționale, iată ne ajunși în plenul Parlamentului European pentru votul final.

Dragi colegi, odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a devenit o prioritate pentru noi să găsim o redistribuire echitabilă și reprezentativă a mandatelor, pentru o Uniune Europeană cu 27 de state membre. Așadar, propunerea înaintată spre vot astăzi reprezintă un compromis pragmatic, un compromis care poate compensa dezechilibrele existente în actualul sistem de vot, prin care 14 țări sunt subreprezentate. Vorbind acum în calitate de europarlamentar român, consider că este firesc ca România să primească un mandat în plus. Ca una dintre cele mai importante țări din regiunea Europei de Est, România merită o reprezentare în raport cu statutul său, de cea de a șasea cea mai importantă țară din punct de vedere demografic din Uniunea Europeană după ieșirea Marii Britanii. Nu în ultimul rând, aceasta este o reparație pentru pierderea suferită în anul 2014, odată cu aderarea Croației. Dragi colegi, dacă vrem ca această legislatură să fie amintită prin realizările și prin reușitele sale, atunci trebuie să le dăm cetățenilor europeni o soluție viabilă, care va aduce totodată și o certitudine legală în privința desfășurării alegerilor. Îndemn astfel toate delegațiile naționale să sprijine cu un vot pozitiv această nouă formulă de redistribuire a mandatelor, pentru a evita eventualele blocaje sau soluții ad hoc înaintea alegerilor din 2019. Vom avea un Parlament European format din 705 membri, bazat pe principiul conform căruia nicio țară nu va pierde niciun mandat, dar și pe principiul conform căruia trebuie făcute anumite reparații în cazul statelor care nu aveau o reprezentare direct proporțională cu mărimea și importanța lor. Da, domnule președinte, am două minute. Să nu uităm totuși că acest raport este despre compoziția Parlamentului European și nu în mod exclusiv despre liste transnaționale și îmi exprim regretul că dezbaterea a fost acaparată de această temă. Așadar, dragi colegi, vă îndemn să mergeți acasă și să orientați guvernele dumneavoastră să ia decizia corectă la masa negocierilor care vor avea loc ulterior la nivelul Consiliului Uniunii Europene.